tíu þetta er sjötugasta og sjötta mál þessa þings á þingskjali áttatíu með frumvarpi þessu er lögð fyrir alþingi

bæði tekjuáætlun og tillögur um breytingar á fjárheimildum ýmissa fjárlagaliða ársins tvö þúsund og tíu og það er í samræmi við það endurmat sem nú hefur farið fram á helstu forsendum fjárlaga og framvindu ríkisfjármálanna það sem af er árinu tillögurnar taka eðli málsins samkvæmt einnig mið af nýrri lagasetningu sem farið hefur fram á árinu og hefur áhrif á útgjöldum eða tekjur þær taka til ýmissa óvissra og ófyrirséðra útgjalda sem fallið hafa til og ákvarðana ríkisstjórnar í einstökum tilvikum um ný útgjöld það má segja að yfirstandandi erfiðleikar í efnahagslífinu og náttúruhamfarir setji mest mark sitt á þær breytingar sem frumvarpið ber með sér þannig

til dæmis aukast útgjöld vegna vaxtabóta vegna þess að framkvæmd kerfisins er dýrari við þær aðstæður sem nú eru það eru umtalsverðar fjárveitingar til fjölmargra aðila sem komið hafa að aðgerðum og orðið fyrir viðbótarkostnaði í tengslum við eldgosin tvö og flóðin sem urðu á vormánuðum það eru aukin framlög til mannaflsfrekra framkvæmda svo sem vegna viðhalds á opinberum byggingum sem ákveðið var að ráðast í til að örva atvinnuástandið það er umtalsverð hækkun framlaga til ýmissa þátta sem tengjast úrvinnslu efnahagshrunsins svo sem eins og stóraukin rekstrarframlög til sérstaks saksóknara það er ýmis

sem nú stefnir í að verði minni en áætlað var í fjárlögum ársins tvö þúsund og tíu ber þar fyrst að nefna verulega lægri vaxtakostnað lægri útgjöld almannatrygginga og lægri útgjöld atvinnuleysistryggingasjóðs vegna minna atvinnuleysis en gert var ráð fyrir á tekjuhlið gætir áhrifanna af efnahagsástandinu kannski einkum í breyttri samsetningu tekna fyrir utan það að tekjur af eignasölu eru nú áætlaðar umtalsvert hærri en samkvæmt fjárlögum og þar vegur að sjálfsögðu þyngst einskiptis óreglulegar tekjur

seðlabankans með aðild ríkissjóðs og lífeyrissjóðanna um kaup á íbúðabréfum og fleiri bréfum og verðmætum til landsins aðrar helstu tekjubreytingar á þeirri hlið eru þær að vaxtatekjur dragast saman en á móti stórlækkar vaxtakostnaður á móti eins og áður sagði í það heila tekið er reiknað með að skatttekjur í heild verði nánast óbreyttar frá fjárlögum þannig að tekjuáætlunin hvað það snertir heldur sér nokkuð vel það var áætlað samkvæmt fjárlögunum sem eins og háttvirtum þingmönnum er eflaust kunnugt að halli yrði á rekstri ríkissjóðs á árinu upp á níutíu og átta komma átta milljarða króna sú áætlun hefur nú verið endurskoðuð með hliðsjón af þjóðhagsspá sem hagstofan birti um miðjan júní og í ljósi nýrra upplýsinga um þróun tekjustofna og útgjalda málaflokka frá þeim tíma það endurmat felur í sér breytingar á helstu stærðum ríkisfjármálanna frá fyrri áætlun í þessu sambandi er rétt að vekja athygli á því að fjárheimildir sem sótt er um í þessu frumvarpi fara ekki að öllu leyti saman við áætlaða útgjaldaútkomu ársins og nánar er um þetta fjallað í umfjöllun um útgjaldahorfur fyrir yfirstandandi ár í greinargerð með fjárlagafrumvarpi ársins tvö þúsund og ellefu á rekstrargrunni er áætlað að heildargjöld ársins verði um fjóra komma einn milljarður króna umfram fjárheimildir sem hér er sótt um til í viðbótarfjárlögum ársins þetta skýrist einkum af því að í mati á endanlegri útkomu getur verið reiknað með umframgjöldum sem ekki eru gerðar tillögur um í frumvarpinu til dæmis útgjöldum sem byggja á afgangsheimildum fyrri ára svo sem á sviði samgöngumála umframútgjöldum sem ekki er mætt að minnsta kosti ekki að þessu sinni með auknum fjárheimildum svo sem í sjúkratryggingum eða þá að útgjöld sem heimiluð eru í gildandi fjárlögum frestast að einhverju leyti til komandi árs frumvarpið gerir nú ráð fyrir að heildartekjur ríkissjóðs verði um fjögur hundruð sjötíu komma átta milljarðar króna á árinu það er átta komma níu milljörðum króna hærri en reiknað var með í fjárlögum og að heildargjöld verði fimm hundruð fjörutíu og einn komma tveir milljarðar króna nítján komma fimm milljörðum króna lægri en gert var ráð fyrir við afgreiðslu fjárlaga hér er því um viðsnúning að ræða frá fjáraukalögum tvö þúsund og níu þegar útgjöld jukust um tuttugu og sex komma níu milljarða króna frá fjárlögum þess árs þannig er þá áætlað að á árinu tvö þúsund og tíu verði tekjuafgangur neikvæður um sjötíu komma fjóra milljarða króna en það er tuttugu og átta komma fjórum milljörðum króna hagstæðari afkoma gert var ráð fyrir í fjárlögum

sautján komma einn milljarð króna í stað þrjú hundruð þrjátíu og sjö komma þrjá milljarða króna sem gengið var út frá við afgreiðslu fjárlaga áformað er að lánsfjárþörf ríkissjóðs verði mætt með um hundrað þrjátíu og fimm milljarða króna lántöku og með því að draga á innstæður í seðlabanka íslands áður en ég vík nánar frú forseti að umfjöllun um tekju og gjaldahlið er rétt að fara nokkrum orðum um það hvernig framkvæmd fjárlaga hefur tekist það sem af er árinu ég styðst þar aðallega við samantekt frá því í byrjun septembermánaðar þegar endanleg útgjöld lágu fyrir fyrir mánuðina janúar til og með júní og myndin hefur ekki breyst að ráði síðan þá miðað við bráðabirgðaniðurstöður mánaðanna sem bæst hafa við þá stefndi í að útgjöld ríkissjóðs þrettán komma þremur milljörðum króna innan fjárheimilda og tuttugu og tvö komma tveimur milljörðum króna að teknu tilliti til fluttra fjárheimilda frá fyrra ári eins og niðurstöðutölurnar sem ég fór hér með áðan segja auðvitað til um er þar um að ræða umtalsvert betri útkomu en fjárlögin gera ráð fyrir það er líka ánægjulegt að á þessum tíma voru öll ráðuneyti að heilbrigðisráðuneytinu einu undanskildu innan fjárheimilda ársins halli heilbrigðisráðuneytisins skýrist einkum af umframkeyrslu s sjúkratrygginga rekstur stofnana er að langstærstu leyti í samræmi við áætlanir og mun færri stofnanir

sem stuðst er við þegar fylgst er með og vaktað hvernig einstakir fjárlagaliðir þróast af þeim tuttugu og tvö fjárlagaliðum sem skilgreindir voru í byrjun árs sem mögulegir veikleikaliðir voru tíu á þessum tíma innan heimilda tímabilsins ég held að það verði ekki annað sagt en að þetta sé góður árangur frú forseti í framkvæmd fjárlaga við erfiðar aðstæður og geri ráð fyrir því að háttvirtir þingmenn séu mér sammála um að forstöðumenn stofnana þeir sem með þessi mál fara í ráðuneytum og stofnunum forstöðumenn og starfsmenn eigi hrós skilið fyrir það hvernig tekist hefur að ná umtalsvert betri árangri hvað það snertir að halda sig innan fjárheimilda þrátt fyrir þann mikla niðurskurð og þrátt fyrir þá miklu óvissu sem öll áætlanagerð er auðvitað undirorpin við svona aðstæður ef við lítum aðeins á samanburð þess nú er lagt til hér í fjáraukalagafrumvarpi og berum þau frávik saman við það hvernig okkur hefur tekist á undanförnum árum er það líka áhugavert ég er hérna með svona lítils háttar samanburð á því sem styðst annars vegar við samanburð á fjárlögum hvers árs og síðan það sem lagt var fram í fjáraukalögum viðkomandi ára eins má bera saman fjárlög eins og þau voru afgreidd af alþingi hverju sinni og svo útkomu ríkisreiknings þegar hann liggur fyrir ef við tökum frávikin í þessu fjáraukalagafrumvarpi er það þannig að að meðtalinni sölu eigna er gert ráð fyrir því að tekjur aukist um einn komma níutíu og tvö prósent en að frátalinni sölu eigna er gert ráð fyrir því að þær dragist saman um tvö komma tvö prósent en gjöldin hins vegar eru þá áætluð verða þrjú og hálft prósent minni á árinu tvö þúsund og níu var frávikið sömuleiðis ekki umtalsvert fjárlög þess árs héldu nokkuð vel þó var það þannig að tekjur reyndust þrjú komma sjö prósentum meiri

og gjöld tvö komma þremur prósentum meiri útkoman var þannig í rétta átt þó að nokkurt frávik væri bæði á tekju og gjaldahlið en þetta eru einhverjar lægstu prósentur sem lengi höfðu þá sést á undangengnum árum útkoman á árinu tvö þúsund og átta samkvæmt fjáraukalagafrumvarpinu borið saman við fjárlög var sú að tekjur voru þá áætlaðar tvö komma sex prósent minni en útgjöld sjö komma sex prósentum meiri og á árinu tvö þúsund og sjö voru tekjur hækkaðar um tuttugu og fimm komma fjögur prósent í fjáraukalagafrumvarpi

borið saman við þetta þó að vissulega megi segja að eins og þessar tölur sýna nú að það er erfitt að áætla meðal annars tekjur á miklum þenslutímum í efnahagslífinu eru frávikin nú á árinu tvö þúsund og níu og aftur tvö þúsund og tíu einhver þau lægstu sem lengi hafa sést ef ríkisreikningurinn er hins vegar notaður til samanburðar varð útkoman sú að tekjur urðu níu komma tveimur prósentum meiri í fyrra samkvæmt niðurstöðum ríkisreikningsins en samkvæmt fjárlögum en gjöld hins vegar aðeins fjögur komma tveimur prósentum meiri á árinu tvö þúsund og átta sem lengi verður auðvitað í minnum haft reyndust tekjurnar samkvæmt ríkisreikningi núll komma þrjú prósent minni en fjárlög gerðu ráð fyrir en útgjöldin urðu fimmtíu og átta komma fjórum prósentum meiri og kemur þar að sjálfsögðu fyrst og fremst við sögu hin miklu bókfærðu töp sem færð voru inn í ríkisreikning ársins tvö þúsund og átta vegna gjaldþrots seðlabankans og af fleiri ástæðum þetta frávik var sömuleiðis gríðarlegt

í endanlegum ríkisreikningi ársins tvö þúsund og sjö en fjárlögin höfðu gert ráð fyrir og útgjöldin átta komma tveimur prósentum meiri á árinu tvö þúsund og sex reyndust tekjurnar tuttugu og sex komma eitt prósent meiri og útgjöldin sléttum átta prósentum meiri svona sett í þetta litla sögulega samhengi held ég að við getum ekki verið ósátt við þær frávikstölur sem hér eru á ferðinni og í raun og veru má kalla það aðdáunarvert að sérstaklega að mínu mati útgjaldahliðin skuli halda jafn vel og gott betur reyndar en áætlanirnar eða fjárlögin gerðu ráð fyrir nú ef við snúum okkur þá að tekjum samkvæmt frumvarpi þessu var áætlað í fjárlögum tvö þúsund og tíu fjárlögum yfirstandandi árs að heildartekjur ríkissjóðs yrðu fjögur hundruð sextíu og einn komma níu milljarðar króna samsvarandi tuttugu og níu prósent af landsframleiðslu miðað við þáverandi spá um verga landsframleiðslu ársins það var farið eins og kunnugt er í umtalsverðar tekjuöflunaraðgerðir í upphafi ársins sem hafa sannarlega skilað sér í auknum tekjum þrátt fyrir að skattstofnar hafi dregist saman endurmetin áætlun hljóðar upp á fjögur hundruð sjötíu komma átta milljarða króna heildartekjur á árinu það er tuttugu og níu komma þrjú prósent af nú áætlaðri vergri landsframleiðslu það felur í sér eitt prósent raunaukningu heildartekna árið tvö þúsund og tíu í stað núll komma níu prósent raunsamdráttar í áætlun fjárlaga þjóðhagsforsendur tekjuáætlunar fjárlaga tvö þúsund og tíu voru byggðar á þjóðhagsspá þeirri sem nýstofnuð rannsóknardeild hagstofu íslands gerði í nóvember tvö þúsund og níu spáin var svo endurskoðuð í júní síðastliðinn og þá voru hagvaxtarhorfur orðnar nokkru lakari en ýmsir þættir spárinnar þrátt fyrir það jákvæðari svo sem bæði hvað varðaði minna atvinnuleysi og minni samdrátt í einkaneyslu nú liggja einnig fyrir þjóðhagsreikningar fyrir fyrri helming ársins og ýmsir hagvísar fram til júlí eða ágúst þá er að sjálfsögðu ársuppgjör ríkissjóðs í ríkisreikningi tvö þúsund og níu mikilvægur grundvöllur ákvarðana og áætlana á rekstrargrunni helsta vísbendingin um hvert tekjur ársins stefna eru þó hinar greinargóðu upplýsingar um álagningu og innheimtu hinna ýmsu skatta á fyrstu sjö til átta mánuðum ársins sem nú liggja fyrir niðurstaða ríkisreiknings á rekstrargrunni varð tuttugu og tveimur milljörðum króna hærri en áætlað hafði verið í fjáraukalögum fyrir árið tvö þúsund og níu það frávik liggur að mestu í of mikilli lækkun á frumálagningu tekjuskatta en hliðstætt frávik var í afskriftum skattkrafna á gjaldahlið ríkisreiknings áhrif þessa á afkomuna urðu því óveruleg fyrir árið tvö þúsund og níu einkaneysla hefur dregist minna saman en gert var ráð fyrir við undirbúning gildandi fjárlaga fyrir ári á fyrri hluta þessa árs dróst hún saman um einn komma eitt prósent að raunvirði á milli ára í uppfærðri þjóðhagsspá hagstofunnar í júní síðastliðinn er gert ráð fyrir að einkaneysla dragist aðeins saman um núll komma eitt prósent á árinu öllu og þarf hún því að aukast um núll komma níu prósent á seinni helmingi ársins til að sú spá rætist

reyndar megi nú deila um hversu líklegt sé að það gangi eftir miðað við það að lækkun verðbólgunnar nú á haustmánuðum en spá er spá ef við höldum okkur við hana augljóst er að spá um fimm prósent veikingu krónunnar hefur ekki gengið eftir og nú er gert ráð fyrir styrkingu hennar í staðinn þá er spáð heldur meiri samdrætti kaupmáttar ráðstöfunartekna en reiknað var með en atvinnuleysi verður hins vegar nokkru minna en var gert ráð fyrir í forsendum fjárlaga þannig gengur þetta í báðar áttir og þýðir að þegar upp er staðið eru heildarforsendubreytingarnar ekki umtalsverðar tekjur ríkissjóðs hafa verið endurmetnar með hliðsjón af öllum ofangreindum forsendum en þó eins og áður sagði fyrst og fremst á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga um innheimtu tekna og horfur um innheimtuna til ársloka í endurskoðaðri tekjuáætlun má að mestu rekja aukningu heildartekna til meiri tekna af sölu eigna eins og áður sagði fyrst og fremst vegna svokallaðs avens samkomulags en bókfærðar tekjur ríkissjóðs vegna þess nema um sautján komma fimm milljörðum króna það er reiknað með því að skatttekjur í heild verði nánast óbreyttar frá fjárlögum en að hlutdeild beinna skatta verði tæplega sex milljörðum króna minni og óbeinna skatta tilsvarandi meiri en gert var ráð fyrir vaxtatekjur verða á hinn bóginn umtalsvert minni en gert var ráð fyrir í fjárlögum en þar er um að ræða breyttar forsendur sem jafnframt leiða til umtalsvert minni vaxtagjalda hlutfall skatttekna af landsframleiðslu er nánast óbreytt frá árinu tvö þúsund og níu og verður um tuttugu og fimm komma átta prósent af vergri landsframleiðslu árið tvö þúsund og tíu samkvæmt endurskoðaðri

áætlun um áfallin og gjaldfærð vaxtagjöld og lækkar sú tala verulega um tuttugu komma þrjá milljarða króna þessi mikla lækkun skýrist aðallega af þrennu í fyrsta lagi lækkar áætlaður vaxtakostnaður ríkisverðbréfa vegna þess að vaxtakjör í útboðum ríkisskuldabréfa hafa reynst ríkissjóði mjög hagkvæm það sem af er árinu þrátt fyrir umtalsverða útgáfuþörf í öðru lagi er nú miðað við að ekki verði dregið jafnhratt á lánafyrirgreiðslu frá danmörku svíþjóð finnlandi og póllandi í tengslum við endurskoðanir á samstarfsáætluninni við alþjóðagjaldeyrissjóðinn en gert var ráð fyrir þegar fjárlagafrumvarp var afgreitt hér fyrir áramótin síðustu en þá var gert ráð fyrir að þær lánsfjárheimildir yrðu nýttar að fullu eftir því sem endurskoðuninni miðaði fram og þá fyrr á árinu en raun hefur orðið í þriðja lagi var skuldabréf sem ríkissjóður gaf út til seðlabanka í árslok tvö þúsund og átta til að styrkja eiginfjárstöðu hans vegna taps bankans á veð og daglánum við fall bankanna lækkað í árslok tvö þúsund og níu með kaupum seðlabankans á kröfum sem ríkissjóður yfirtók í árslok tvö þúsund og átta einnig hefur þróun vaxta og gengis verið ríkissjóði hagkvæmari en áætlað var reyndar er gert ráð fyrir að greiddir vextir lækki talsvert minna um þrettán komma sjö milljarða króna sem skýrist aðallega af uppkaupum erlendra skulda áður en þær koma á gjalddaga en einnig af minni lántökum frá samstarfsþjóðum og lækkun á skuldabréfi seðlabankans eins og áður sagði af öðrum stórum útgjaldaliðum sem horfur eru á að verði undir áætlun fjárlaga má nefna lífeyristryggingar en endurmat á þeim útgjöldum miðað við greiðslur það sem af er árinu bendir til að sú áætlun hafi verið ofmetin nálægt tveimur komma fjórum milljörðum króna þar kemur meðal annars til lækkun lífeyristrygginga vegna þess að framtaldar tekjur lífeyrisþega þar á meðal fjármagnstekjur hafa verið hærri en gert var ráð fyrir greiðslur atvinnuleysistryggingasjóðs eru áætlaðar um einn komma fimm milljörðum króna lægri á árinu en gert hafði verið ráð fyrir þar sem endurskoðuð spá gefur góð tilefni til að ætla að atvinnuleysi í ár verði nokkru lægra en reiknað var með í forsendum fjárlaga tvö þúsund og tíu það sem af er ári hefur atvinnuleysi verið minna í hverjum mánuði frá og með aprílmánuði síðastliðnum en það var í sömu mánuðum síðasta árs sem hlýtur að teljast ánægjuleg vísbending um að atvinnuleysið sé þá heldur að láta undan síga þótt það sé auðvitað áfram eitt okkar mesta böl í fjárlögum var reiknað með níu komma sex prósent meðalatvinnuleysi á árinu og reiknað með að það færi þegar verst léti jafnvel yfir tíu prósent en það gerðist ekki sem betur fer og nú hefur spáin verið lækkuð um eitt prósent niður í átta komma sex prósent að meðaltali reyndar er nú sá sem hér stendur á því að góðar horfur séu á að það muni reynast nokkru lægra þegar upp verður staðið áætlað er fjármagnstekjuskattur sem ríkissjóður greiðir af vaxtatekjum arðgreiðslum og söluhagnaði sem sagt fjármagnstekjuskattur sem ríkið greiðir sjálfu sér lækki um einn komma fjóra milljarða króna einkum vegna lægri vaxtatekna skilar það sér meðal annars í hraðari lækkun vaxta en gert hafði verið ráð fyrir en skatturinn færist einnig á tekjuhlið ríkissjóðs og hefur þessi breyting því að sjálfsögðu ekki áhrif á afkomu ársins að öðru leyti frú forseti eins og áður sagði má segja að helstu ófyrirséðu útgjaldatilefnin sem umtalsverð eru í þessum frumvarpi tengist náttúruhamförunum og það er gerð rækileg grein fyrir því hvernig þau útgjöld skiptast og hvernig þeim er mætt með ráðstöfun á svonefndum óráðstöfuðum lið varasjóði eða potti sem settur var inn í fjárlögin og sýnir sig að vera skynsamleg ráðstöfun það er hægt að mæta tilfallandi útgjöldum sem koma af óviðráðanlegum orsökum eins og væntanlega allir eru sammála um að náttúruhamfarir eldgos og flóð eru stærstu einstöku liðirnir þar eru annars vegar um átta hundruð milljóna króna sem dreifast á fjölmarga aðila sem urðu fyrir útgjöldum eða tóku þátt í aðgerðum stjórnvalda

sem allir hafa lagt ómetanlegt starf af mörkum til að takast á við þær aðstæður sem þarna sköpuðust sömuleiðis auknar fjárveitingar til bjargráðasjóðs og þannig mætti áfram telja og er þá ónefndur annar allstór liður sem eru þrjú hundruð fimmtíu milljónir króna sem varið var í sérstakt markaðsátak til að reyna að mæta annars neikvæðum áhrifum eldgossins á ferðaþjónustuna það var gert í góðu samstarfi við samtök og aðila í ferðaþjónustu sem lögðu sambærilega fjárhæð á móti þetta eru stærstu einstöku tölurnar þar en nánari sundurliðun á þessu öllu saman má finna í gögnum málsins ég legg þá til frú forseti að frumvarpi þessu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar fjárlaganefndar